Cieszę się, że niezależnie od tego, z której strony izby posłowie zabierają głos, ten głos jest w istocie jednomyślny.

Ale przecież ten problem, o którym dzisiaj rozmawiamy, nie dotyczy tego jednego, choć bardzo bulwersującego przypadku. To jest problem, który dotyczy demokracji w Syrii. Myślę, że to, co przeżyliśmy jako obserwatorzy arabskiej wiosny, każe sformułować w tej izbie przypuszczenie, że na naszych oczach rozgrywa się niezwykle ważny akt w historii świata. Bo oto dowiadujemy się, że nie mieli racji ci, którzy mówili, że do demokracji i wolności są predestynowane jedne cywilizacje, jedne religie, jedne kręgi kulturowe, zaś drugie nie dorosły do demokracji.

To wspaniały sygnał, że wolność jest dla wszystkich i demokracja jest dla wszystkich.